Simplement, quand il s'agit d'argent public, il faut que chacun puisse rendre compte de la manière d'utiliser cet argent public.

Mais sur les procédures pour les mesures spécifiques, il faut aussi qu'on soit clairs tant qu'on veut des mesures spécifiques qui prennent en compte la spécificité d'une région ou d'une autre, il faut aussi qu'on ait un contrôle spécifique, sinon on n'est pas crédibles. Je suis bien d'accord, M.

Pour la transparence, il y a une décision de la Cour de justice.